Transformácia Turecka na skutočnú pluralitnú demokraciu založenú na ochrane ľudských práv a základných slobôd sa javí ako pretrvávajúca výzva. Turecko nezaznamenalo v porovnaní s predošlým rokom žiadny významný pokrok v uskutočňovaní reforiem a napĺňaní kodanských kritérií, ktorých plný súlad je nevyhnutným predpokladom na vstup do Európskej únie. Nedostatky pretrvávajú predovšetkým v oblasti súdnictva, kde stále nie je zabezpečené právo na spravodlivý a rýchly proces, v otázkach práv menšín a žien a taktiež v otázkach slobody vierovyznania, prejavu, slobody tlače a boja proti korupcii.

Turecko musí zlepšiť koordináciu svojej zahraničnej politiky so zahraničnou politikou Európskej únie a prejaviť tak zastávanie spoločných hodnôt a záujmov s Európskou úniou. Konkrétnym prejavom by sa napríklad mala stať podpora úsilia Európskej únie zabrániť Iránu získať jadrové zbrane a podpísanie štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktoré Turecko naďalej očividne odkladá. Rovnako očakávam od Turecka, že vyvinie oveľa väčšiu aktivitu za účelom vyriešenia cyperskej otázky po slovensky povedané stiahnutie svojej vojenskej sily z tohto okupovaného územia.